Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra, de meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában. És most Schengen jogos azoknak az európai polgároknak a felháborodása, akiket közvetlenül érint a schengeni belső határellenőrzés fenntartása. Mindenki megérti az egyes országok aggodalmait, de vegyük észre, hogy itt az Európai Unió egyik legfontosabb vívmánya sérül folyamatosan. Miközben az európai intézmények nem fogalmaznak egyértelműen, és tulajdonképpen elismerik, hogy a jelenlegi helyzet a végtelenségig fenntartható, a polgárok ebből annyit érzékelnek, hogy a külső határokon mindenki bejöhet, és a belső határokon viszont visszaállítják a határellenőrzést. Ha az államok képtelenek garantálni a biztonságot a szabadon átjárható belső határok mellett, akkor valahol súlyos hiba csúszott a rendszerbe. Románia és Bulgária schengeni térséghez való csatlakozását még mindig ellenzik egyes tagállamok, miközben a külső határok biztonságos ellenőrzésében nem ezek az országok teljesítenek alul, hanem olyanok, amelyek már a schengeni övezet tagjai.